Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, un accord vient d'être conclu entre les talibans et les États Unis il y a quelques heures à Doha. Pas plus tard qu'hier, les talibans ont attaqué toute une compagnie de l'armée afghane, de 50 soldats 16 ont été tués et 40 faits prisonniers. Dix jours plus tôt, 40 soldats ont été tués par les talibans dans le sud du pays. Je pourrais multiplier les exemples récents. Les talibans refusent toujours de négocier avec le gouvernement afghan, malgré les demandes répétées de celui ci.

Cela signifierait une régression importante pour le droit et la liberté fondamentale des Afghans et surtout des Afghanes. La société afghane tout entière s'inquiète à l'idée de voir se constituer, de nouveau, un Émirat islamique taliban liberticide en Afghanistan, tel que cela fut le cas dans les années